virðulegur forseti það var merkilegt að hlusta á háttvirtan þingmann spyrja á hvaða forsendum ætti að taka varnarsamninginn til skoðunar þegar hér verður skipt um ríkisstjórn eins og ég sagði áðan áskiljum við okkur auðvitað allan rétt til þess enda eins og kom fram hér í frammíkalli hjá háttvirtum þingmanni þórunni sveinbjarnardóttur lágu forsendurnar fyrir þeim varnarsamningi sem endurnýjaður var núna og þeirri varnaráætlun sem honum liggur til grundvallar þær forsendur lágu aldrei fyrir af hálfu þessarar ríkisstjórnar það er búið að setja hér upp varnaráætlun að vísu leynilegt plagg varnaráætlun en það hefur aldrei verið skilgreint gegn hvaða vá á að verjast hver er váin er það innrás óvinveittra ríkja hver er váin sem þessi varnaráætlun er viðbrögð við það hefur ekki verið skilgreint af hálfu þeirrar það hefur ekki verið skilgreint virðulegur forseti af hverju varnaráætlun sem er leyniplagg hefur verið gerð gegn hvaða vá hún er og það er auðvitað forsendan það er frumforsenda til þess að vera hér með varnaráætlun og varnarsamstarf að menn skilgreini vána sem að okkur steðjar það er fyrst núna þegar þessi endurnýjaði samningur var gerður sem menn ætla að setja niður nefnd um öryggismál til þess að skilgreina vána utanríkisráðherra talar um það í ræðu sinni núna að setja upp sérstaka stofnun til þess að huga að þessum málum það er dálítið seint í rassinn gripið að gera það núna eftir allan þennan tíma og eftir að vera búinn að